Doamnă președintă, în calitate de raportor al Grupului Partidului Popular European, susțin pedepsirea cazurilor de fraudă împotriva fondurilor europene și recuperarea banilor. Există însă deficiențe, mai ales în statele membre, care trebuie corectate urgent. Mă voi referi la câteva dintre ele. O primă deficiență este colectarea unor statistici credibile și comparabile la nivel european, care este încă un proces dificil, pentru că statele membre folosesc criterii diferite de analiză și de colectare. În al doilea rând, rata de acțiuni penale inițiate de statele membre pe baza investigațiilor făcute de OLAF este oricum redusă și, în plus, inegală la nivelul statelor membre. În al treilea rând, din lipsă de dialog între OLAF și Directoratele Generale, indicatoarele financiare pentru dezvoltare rurală au exclus 99,83 dintre cazuri din procedura de selectare a investigațiilor.

În plus, sunt profund îngrijorată de atitudinea unor state membre, care se ocupă de neregulile frauduloase doar prin aplicarea unor corecții financiare și nu investighează posibilele infracțiuni. Acest lucru este inacceptabil și îi încurajează pe cei care comit fraude și pun în pericol întreaga strategie europeană de luptă împotriva fraudei.